Tady se zavírají pracovní místa, vyhazují se lidé, zavírají se podniky ve strategickém odvětví, kterým je ocelářství. Ocelářství je základem pro strojírenství, pro a další průmyslová odvětví. A ve světě prostě existuje nadprodukce, to je fakt, která má svůj původ především v tom, že některé mimoevropské země mají nefér praktiky a soustavně porušují klimatické cíle, klimatické standardy, ale také pracovní právo, protože tam neexistují odbory.

To znamená, že svými cly, která zavedete, donutíte tyto země, aby plnily standardy, které plní naše ocelárny. A naše ocelárny nemusely zavírat, protože tyto země produkují nadvýrobu a má to jeden jediný efekt. My ocel budeme podporovat vždycky. Jenom ji budeme dovážet, naši zaměstnanci budou trpět a ztratíme svoji strategickou výhodu.